Obrana kresťanov je zo strany Európskej únie nedostatočná, lebo v Únii vládne teror politickej korektnosti, ktorý potláča slobodu náboženského vyznania.

Únii sa ťažko ochraňujú a bránia kresťania vo svete, pretože sama nerešpektuje kresťanskú filozofiu. Aj niektorí naši kolegovia mali problémy s vystúpením náboženských vodcov v našom parlamente.

Politická skupina tohto parlamentu sa postarala, aby bol pápež obvinený z porušovania ľudských práv. Komisia opomenula spomenúť kresťanské sviatky a o krížoch v Taliansku ani nehovoriac.